Déplacées, prisonnières, violées, les femmes sont particulièrement vulnérables dans ces situations. Je suis heureuse que notre Parlement se prononce enfin pour que les violences sexuelles en temps de guerre soient considérées comme des crimes de guerre. Pour cela, il faut saluer le travail remarquable de notre rapporteure, M me Nicolai. Les conséquences sur les victimes sont de deux ordres des conséquences physiques et des conséquences psychologiques. Mais ces violences ont aussi un impact beaucoup plus large un impact sur les hommes, qui n'ont ni su ni pu protéger leurs femmes, un impact sur les enfants, un impact sur la communauté. Les effets de la guerre sont donc étendus dans le temps et à travers les générations. Je salue toutes les solutions présentes aujourd'hui dans ce rapport. Les femmes ont un rôle à jouer dans la résolution des conflits, dans les dialogues politiques pour la paix. Elles ont un rôle à jouer dans les missions civiles, mais aussi militaires de résolution de conflits. Enfin, je crois que notre Union gagnerait à avoir un représentant spécial pour la femme, la sécurité et la paix.